Kiderült, hogy a nyugati világban szinte a teljes lakosság tömeges megfigyelés alatt áll, bírói engedély nélkül, anélkül, hogy bármiféle gyanúja lenne annak, hogy ezek az illetők bűncselekményt, adott esetben terrorizmust követtek volna el, vagy erre készülnének. A másik oldalon viszont pontosan beazonosítható a terrorizmussal gyanúsítható, illetőleg arra készülődő személyeknek a köre, ezeket viszont nem figyelik meg megfelelően, nem szakszerűen lépnek fel velük szemben. A velük kapcsolatban rendelkezésre álló adatokat nem összesítik, nem cserélik ki.

Nem azért következett be, mert nem hallgattak le és figyeltek meg még több teljesen ártatlan embert.